Zunächst einmal möchte ich ganz herzlich Herrn Kommissar Oettinger und seinem Team in der Kommission für die geleistete Arbeit danken.

Wenn wir nämlich das Ergebnis anschauen, was jetzt herausgekommen ist, dann sind wir sehr nah an dem, was Sie, Herr Oettinger, mit Ihrem Team vorgeschlagen haben. Ein bisschen Wasser in den Wein kann man gießen, das kommt ja jedes Jahr dabei raus. Insofern muss man sich wirklich auch mal fragen Ist denn diese Prozedur, die wir hier in der EU für die Erstellung des Haushalts durchführen, tatsächlich effizient?

Ich meine deshalb Nein, weil die Abgeordneten in diesem Haus sich endlich klarmachen sollten Wir reden hier nicht über Geld, das auf Bäumen wächst oder das mit Helikoptern abgeworfen wird

Das ist Geld, das kommt von den Mitgliedstaaten der EU, das muss erst erwirtschaftet werden. Es stört mich unglaublich, wenn hier einige Redner so tun, als ob die Mitgliedstaaten die Bremser wären und die EU hier die tolle Organisation wäre, die einfach nur die Schatulle aufmachen müsste und dann könnten wir sofort Arbeitslosigkeit beseitigen und

die sendet nicht die richtigen Signale aus. Die EU kann viele Dinge viel besser machen als die einzelnen Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Migrationskrise bekämpfen. Dafür muss man aber auch mal klarlegen, welche politischen Ziele wir verfolgen. Bevor wir Geld ausgeben, müssen wir erst klarmachen, was denn erreicht werden soll. Gleiches gilt für Connecting Europe und viele andere Programme, die wir haben, die ihre Berechtigung haben. Aber wir müssen sie effizienter ausführen. Solange wir das nicht machen, sind wir hier auf dem Holzweg. Deshalb glaube ich, wir bleiben mit diesem Haushalt unter unseren Möglichkeiten leider Gottes.